herra forseti hæstvirtur ráðherra bjarni benediktsson var að velta því fyrir sér áðan hvers vegna þessi þingsályktunartillaga um að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu samfara sveitarstjórnarkosningum komi fram svona seint út af því að það er þessi tímapressa þessi frestur rennur út núna á föstudaginn ástæðan er sú að þetta eru náttúrlega bara viðbrögð við þingsályktun utanríkisráðherra sem var lögð fram á föstudaginn

handleggur en áður en umræðunni sé slitið að þjóðin fái að segja sitt vill hún halda aðildarviðræðunum áfram það er ástæðan fyrir því að þessi þingsályktunartillaga kemur fram svona seint við verum að bíða eftir að dagskránni verði breytt þannig að þessi tillaga okkar geti komið strax til dagskrár út